w Rumunii, w Bułgarii i także w moim kraju, w Polsce. Szansą dla Pani Komisarz, szansą dla nas wszystkich jest zbudowanie korytarza Via Carpathia bardzo potrzebnego korytarza północ południe, który pozwoli szybciej i lepiej przemieszczać się ludziom i towarom między północą a południem. Ma Pani tutaj ogromne pole do popisu. Zachęcam do poparcia tego projektu i proszę wziąć pod uwagę wszystkie kwestie związane ze śmiertelnością dnia codziennego. 25 tysięcy pogrzebów w roku to wstyd